óska eftir svörum og jafnframt með þessum svörum fylgi væntanlega einhverjar tímasetningar ég óska að

til að afnema hana ég geri mér grein fyrir að sé vinna í gangi hér inni á þingi en það er mjög mikilvægt að það sé jafnframt þrýstingur frá efstu lögum stjórnsýslunnar um að verðtryggingin verði afnumin núna er til dæmis olía og bensín í hæstu hæðum það þýðir það að afborganir sem nú þegar eru mjög háar af húsnæðislánum hafa hækkað enn frekar ég held að það megi alveg segja það með sanni að það séu mjög margir sem hafa glatað greiðsluviljanum það er mjög alvarlegt mál mig langar jafnframt að spyrja hvort það standi til að hér verði boðið upp á persónukjör fyrir næstu kosningar hvenær stendur til að koma því á það er mjög mikilvæg lýðræðisumbót og eitthvað sem almenningur kallaði mjög eftir hér í janúarbyltingunni þá óska ég eftir að fá upplýsingar um hvenær stendur til að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um kvótamálið og hvort það standi til að það verði boðið upp á að kjósa um fleiri en eina leið ég óska eftir að fá eindregin svör um það hvort stjórnarskráin hin nýrri verði ekki örugglega boðin fari ekki örugglega fyrir þjóðaratkvæði þegar forsetakosningar eiga sér stað í júní síðan langar mig jafnframt að heyra hvort hæstvirtur forsætisráðherra hafi ekki hug á að styðja þjóðaratkvæðagreiðslufrumvarp sem þingmenn hreyfingarinnar munu leggja fram í þriðja eða fjórða skiptið síðan við komum hér inn á þing í því er gert ráð fyrir að tíu prósent þjóðarinnar geti kallað eftir þjóðaratkvæði og jafnframt er gert ráð fyrir lýðræðisstofu þetta er mjög mikilvægt að verði komið á hér hið allra fyrsta og helst í næsta mánuði þannig að bæði þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá og um kvótamálin verði sem bestar úr garði gerðar kæri forseti þrátt fyrir að hafa heyrt mikla bæði þungar áhyggjur og mikla bjartsýni hér í dag í þessum umræðum hef ég áhyggjur fyrst og fremst af þeim sem eiga ekki fyrir mat ég hef áhyggjur af þeim sem búa við ótta um að vera bornir út búa við ótta um að í skjóli nætur komi þessi fyrirtæki eins og lýsing og fleiri og steli bílnum þeirra ég hef áhyggjur af þeim sem búa við örorku og þurfa að búa jafnframt við fátækt þeir eiga allt of fáa málsvara ég hef áhyggjur af þeim sem hafa verið til langtíma atvinnulausir og hafa enga von eftir ég hef áhyggjur af þeim sem hafa glatað von um réttlæti og þeirra eina von um að búa við réttlæti er að flytja frá íslandi ég hef áhyggjur af því að það hefur enginn axlað ábyrgð nema nauðbeygður ég hef áhyggjur af því að útrásarvíkingarnir fái áfram að fjárfesta hérlendis ég hef áhyggjur af því að stjórnsýslan okkar er ónýt þurfum við ekki að núllstilla kerfið

ég óska eftir að heyra hvort hæstvirtur forsætisráðherra deili skoðunum okkar í hreyfingunni á því að það þurfi að gera róttækar kerfisumbætur hér sársaukafullar róttækar og það verður að hugsa til langtíma það er ekki nóg að taka bara á vandamálum dagsins í dag við verðum að hugsa til langtíma við verðum að fá nýja stjórnarskrá við verðum að fá persónukjör við verðum að fá þjóðaratkvæðagreiðslur við verðum að afnema verðtrygginguna